Het klopt dat we vandaag weer slecht nieuws hebben gekregen over de vestiging in Antwerpen en het moet toch tot vele vragen leiden hopelijk ook bij de Commissie dat net die vestiging, die heel erg productief is, met bijzonder goede arbeidskrachten, dicht moet.

De Commissie klopt zich nu op de borst over het werk van de afgelopen maanden. Helaas ben ik het daar niet mee eens.

Maar waarom hebben jullie niet meer gedaan? Waarom hebben jullie geen sterke politieke rol opgenomen door bijvoorbeeld in de gesprekken die jullie hadden met de lidstaten ook mee te werken aan ideeën rond een herstructurering. De Europese vakbonden bijvoorbeeld, hebben gewerkt en staan nog steeds achter een herstructurering, die ook het woord solidariteit in zich draagt, met name ervoor zorgen dat het leed over de verschillende vestigingen wordt verdeeld.